Er is een democratische crisis binnen de Europese Unie, en u bent die aan het onderschatten.

De Nederlanders deden hetzelfde ze werden genegeerd. Toen de Ieren tegen het Verdrag van Lissabon stemden, moesten ze opnieuw gaan stemmen. Daarna kregen we de Grieken die stemden tegen het besparingsbeleid platgewalst. En dan staat u verbaasd dat de Britten geen sociaal alternatief zien in deze Europese Unie.